Zunächst einmal möchte ich der Kollegin Ludford sagen, dass unsere Fraktion erst heute Abend entscheidet, ob sie die vorliegende Entschließung unterstützt. Wenn ich die heutige Debatte höre, so neige ich eher zu einem Nein, und zwar aus folgendem Grund Ich bin ein strikter Gegner von Homophobie und ein strikter Kämpfer für die Menschenrechte.

Es gibt Menschenrechte, und selbstverständlich haben wir für die Menschenrechte, auch der Homosexuellen, zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass sie nicht diskriminiert werden. Dafür gibt es den Antidiskriminierungsparagraphen in unserem Vertrag, dafür gibt es die Antidiskriminierungsgesetzgebung, und dafür gibt es die Grundrechtecharta. Da, wo das nicht eingehalten werden sollte aber solche Fälle in der EU müssten mir erst benannt werden ist es selbstverständlich notwendig, juristisch einzuschreiten, und das kann und soll auch getan werden.

Wir reden hier die ganze Zeit, jetzt auch wieder, über die sogenannte Homosexuellenehe. Man kann dafür sein, man kann dagegen sein, aber das hat doch überhaupt nichts mit Menschenrechten und überhaupt nichts mit der Grundrechtecharta zu tun!

Das wurde ausdrücklich in die Grundrechtecharta eingefügt, um es Staaten wie Deutschland und vielen anderen, auch Ungarn, zu ermöglichen zu sagen Die Ehe ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist ein ausdrücklich garantiertes Recht aus unserer Grundrechtecharta.

Das kann man politisch kritisieren, aber man kann das doch nicht in einen Topf schmeißen mit dem schrecklichen Vorgehen, wie es zum Beispiel in Russland Herr Putin veranstaltet, was ich auch verurteile.

Ich bin gegen Menschenrechtsverletzungen, ich bin gegen Homophobie, aber ich bin auch gegen ideologische Propaganda.